forseti vill tilkynna að borist hafa fimm bréf um frestun á því að skrifleg svör við fyrirspurnum berist fyrstu frá efnahags og viðskiptaráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali sex hundruð fjörutíu og átta um fjárhæð lána heimila vegna íbúðarhúsnæðis frá kristjáni þór júlíussyni svar mun berast fyrir lok dags mánudaginn nítjánda mars öðrum skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali sjö hundruð fjörutíu og níu um þróun á innlánum einstaklinga frá guðlaugi þór þórðarsyni

þór þórðarsyni svar mun berast fyrir lok dags mánudaginn nítjánda mars næstkomandi fjórði frá mennta og menningarmálaráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð og tíu um nefndir ráð og verkefnisstjórnir og starfshópa frá vigdísi hauksdóttur vænst er að svar muni berast eigi síðar en tuttugasta og annan mars næstkomandi fimmta skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð fimmtíu og þrjú um starfsmannastefnu ráðuneyta og undirstofnana